Dar cum să fim alături de cetățenii Republicii Moldova, atunci când noi vom vota ca acești 100 de milioane să nu ajungă în Republica Moldova? Acești bani nu sunt pentru guvernul Republicii Moldova și pentru administrația Republicii Moldova. Ei sunt pentru cetățenii Republicii Moldova și, dacă ei, într adevăr și ăsta este adevărul fac parte istoric, etnic, din toate punctele de vedere, cultural, din sud estul european, noi trebuie să îi susținem pe cetățenii Republicii Moldova, în primul rând.